Herr Präsident! Ja, unabhängige, selbstverständlich proeuropäische Bürger wie ich haben ja mit dem Europäischen Semester nicht so sehr ein wirtschaftsideologisches Problem, sondern ein intellektuelles.

Was macht man üblicherweise, wenn die Produktivität in bestimmten Bereichen weit hinterherhinkt, die Staatsverschuldung höher ist und eine ineffiziente Verwaltung besteht? Man wertet ab.

Gleichzeitig ist aber politisch die Vergemeinschaftung der Finanzpolitik nicht durchsetzbar.

Und es soll das ist ja der Hintergrund der ganzen Debatte jetzt genau die treffen, die um eine Kollegin zu zitieren vergleichsweise gesunde Finanzen hinbekommen haben und eine höhere Produktivität. Wie kann ich das aber politisch in Österreich, in Deutschland verständlich machen, wo ich mit einer Situation konfrontiert bin, wo der Median des Einkommens zurückgegangen ist, also schon enorm viel Verzicht geleistet wurde, um genau auf diese gesamtökonomische Situation hinzukommen, die jetzt gut dasteht? Wie kann ich da sagen, jetzt müsst ihr noch mal zahlen? Wie kann ich einem deutschen Staatsbürger vermitteln, dass in Frankreich als Maßnahme gegen die Krise das Rentenalter wieder herabgesetzt werden soll?

Ich fürchte, viele hier im Haus lügen sich da in die Tasche, gefährden mit solchen Ansätzen eigentlich den Kern der Europäischen Union.